Zunächst einmal auch von meiner Seite der Dank an Frau Liotard. Die EVP Fraktion kann sie nicht in allen Punkten unterstützen. Bei den Zusatzstoffen, bei den Tieren, die mit Futter von GVO Pflanzen gefüttert werden, haben wir eine andere Auffassung, aber sie hat eine Arbeit geleistet. Ich bedanke mich auch bei unserer Schattenberichterstatterin, Pilar Ayuso, die sehr gute Arbeit geleistet hat.

Ich freue mich, als Koordinator sagen zu können, dass die Mehrheit der EVP Fraktion für das Verbot des Klonens ist und dass wir das auch morgen so als Fraktion abstimmen werden, unabhängig von Einzelmeinungen, die das anders sehen. Folgende Gründe waren in unserer Diskussion in der Fraktion wichtig Zunächst einmal auch unsere Agrarexperten halten es nicht für nötig, dass wir das Fleisch von geklonten Tieren haben, um die Versorgung sicherzustellen. Das brauchen wir nicht. Aus ethischen Gründen muss man leider sagen, dass, wenn das Klonen von Tieren im großen Stil angewandt wird, es auch leichter wird, Menschen zu klonen, und dies ist sicher eindeutig unethisch. Die Bevölkerung ist sehr klar dagegen das sagen alle Umfragen und ich bin sicher, dass es in diesem Fall nicht nur ein ungefähres Bauchgefühl ist Wer sich die EFSA Stellungnahme wirklich einmal genau angeschaut hat, der kann das nicht guten Gewissens befürworten!

Das sagt sowohl die EFSA als auch die EGE und viele andere. Geklonte Tiere leiden. Nur etwa 10 der eingepflanzten Embryonen erreichen überhaupt die Geburt, und dann stirbt ein Drittel bis zum dritten Monat. Und sie sterben qualvoll. Sie müssen oft eingeschläfert werden, weil sie schreckliche Krankheiten haben. Tierschutz ist nicht irgendein Prinzip, das man anwenden kann oder nicht. Die Väter der Verträge haben uns das auferlegt. Wir dürfen gar kein Gesetz machen, das den Tierschutz nicht berücksichtigt.